Monsieur le Président, Madame la Présidente de la République, Monsieur le Vice président de la Commission, avec l'Irlande, après l'Irlande et avant la Grèce, vous allez présider le Conseil.

Sur le cadre financier pluriannuel et j'espère que, tout à l'heure, nous allons voter une résolution vous aurez à faire le rédactionnel législatif. Je vous demande de bien prendre en considération la respiration politique de cette Assemblée pour que n'ayons pas d'incident de vote sur le texte précis, qu'il s'agisse de la flexibilité, de la clause de révision politique des ressources propres, etc. Vous avez parlé du partenariat oriental, vous n'avez pas parlé de la Russie. Je me demande, Madame la Présidente, si vous n'auriez pas un rôle à jouer dans le rapprochement entre l'Union européenne et la Russie?

Alors, je me demande si vous ne pourriez pas jouer un rôle au moment où la Russie préside le G 20 et où se tient le sommet de Saint Pétersbourg, les 5 et 6 septembre.

C'est normalement un ministre qui vient, mais si pouviez nous accorder la faveur de débattre avec notre Parlement pour la préparation des Conseils européens, je crois que tous les parlementaires seraient touchés de cette attention, également, en votre qualité de membre du Conseil européen.